Hvala, predsedujoči. Glejte, vaša predhodnica je gledala stran, ko se je delal ta projekt. Naredila ni nič. Gradbeno dovoljenje je bilo, lahko rečem, pridobljeno s prevaro. To verjetno veste, ker ste si verjetno tudi ogledali to dokumentacijo. Zdaj ste sicer povedali precej na splošno, ampak situacija je bistveno bolj resna, kot bi morda na podlagi te današnje tega današnjega izvajanja, lahko kdo sklepal. Kot veste, je prvotno gradbeno dovoljenje leta dva štirinajst je bilo izdano, kot da je nezahtevni objekt, s čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja vplivov na okolje. Predstavljajte si, gradite kanalizacijo čez vodovarstveno območje, pa upravna enota, ki izdaja gradbeno dovoljenje, ne zahteva presoje vplivov na okolje. Tudi z drugim gradbenim dovoljenjem, kjer je bilo potem dorečeno, da gre za zahtevni objekt, so vsi ostali pogoji ostali enaki. Vi to veste, ste verjetno to dokumentacijo že pogledali. In vse, kar je bilo do danes narejeno, je narejeno v nasprotju z izgradnjo zahtevnega objekta in presojo vplivov na okolje na vodovarstvenem območju. Rekli ste, lahko se zahteva tudi strožji pogoj od prej štirih naštetih. Moje zelo enostavno vprašanje je, glede na to, da gre za vodonosnik, za Ljubljano, za triso tisoč ljudi, za vašo pitno vodo, a boste še bolj strožji, ne samo pregledali, kaj je narobe, ker vam že danes povem, da je narobe, ker je trasa narobe, ker so tudi procesne napake bi pri tem delu. Samo zanima me, a boste kot minister osebno se zavzeli glede na to, da je bilo v vaši vladi sprejeto to v ustavo, pravica do čiste pitne vode, glede na to, da ta to spada pod vaš resor, osebno pregledali, ta projekt, če je dokumentacija skladna z zahtevami, in če so izpolnjeni vsi tisti štiri pogoji, ki ste jih prej izrekli, da dopuščajo potem tako gradnjo. Hvala.